Przede wszystkim chciałbym pogratulować przewodniczącemu Junckerowi sposobu, w jaki zdecydował się powołać Komisję, oraz pryncypiów, które mają jej przyświecać w trakcie działalności.

Mam również nadzieję, że zda egzamin zadaniowo zorientowana struktura z koordynującymi poszczególnych komisarzy i poszczególne portfolia wiceprzewodniczącymi komisji. Panie Przewodniczący, popieram Pańską koncepcję łączenia zadań komisarzy w sposób interdyscyplinarny energia i klimat, polityka przemysłowa, przedsiębiorczość i rynek żeby przynajmniej wymienić kilka z nich.

Wzrost gospodarczy nie będzie możliwy bez racjonalnej polityki energetycznej i klimatycznej, która musi być dostosowana do rozwoju krajów członkowskich w oparciu o własne zasoby energetyczne. Kryzys ukraińsko rosyjski pokazuje, że własne zasoby mogą być podstawą bezpieczeństwa.

Nie do utrzymania jest bowiem sytuacja, w której organy posiadające inicjatywę, a w efekcie Parlament, są nieskoordynowane, kiedy projekty dyrektyw czy rozporządzeń nakładają się na obszary już uregulowane.